Energieeffizienz Wir sollten da weitergehen.

Das Zweite, erneuerbare Energien Richtig, Aufbruchsstimmung in Paris, mehr als 100 multinationale Unternehmen, die sich für 100 erneuerbare Energien aussprechen.

Drittens intelligente Netze.

Und die Verdopplung der Nord Stream Gaspipeline ist nicht konstruktiv und muss zurückgezogen werden.